Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Zdaj bi rekel, že na samem odboru smo imeli pač, je naša stranka predlagala neke amandmaje, ki žal niso bili podprti. Vsi se zavedamo, da bi rekel pa infrastruktura je pogoj, bi rekel, za razvoj neke države. In zdaj v tem poroštvenem zakonu imamo pa, bi rekel, tako, da imamo malo megle. Imamo, bi rekel, dve stvari, eno je železnica, eno so ceste. Vemo, da gre to, bi rekel, čisto za dva različna subjekta, pogoji, načini gradnje so čisto, bi rekel, drugačni. Mii nikakor nismo nasprotniki niti razvoja železnic niti razvoja cest, je pa, bi rekel, kot sem že na tudi na odboru omenil, da ta del poroštva, ki je navezan na drugi tir, dejansko, ki je vsiljen v tretjo razvojno os, malce, bi rekel, na neki način izsiljevanja poslancev oziroma pritiska na poslance, ker vemo vsi, da ta tretja razvojna os je nujna, je potrebna, ima splošno podporo, medtem ko pa ta, bi rekel, ta nesrečni drugi tir, ta pa, bi rekel, ima, bi rekel, že kar na začetku na štartu ima neke madeže. Zato smo tudi mi že na samo odboru predlagali amandma, ki žal ni bil sprejet, da bi bili sprejeli ločene amandmaje, bi šli na ročno poroštvo enkrat za ceste, enkrat za železnico za, vendar pač žal tu ni bilo sprejeto, kot sem že poudaril. Je pa potrebno tudi nekaj poudariti, da že na samem začetku gradnje drugega tira pa gre neka pripravna dela se, bi rekel, veliko zapleta. Večkrat se omenja, da gre neke po sledeh TEŠ-a šest drugi tir. Vemo tudi, zakaj je bilo ustaljeno podjetje dva TDK, bili so pogoji, bili so načini, tudi to je bila preteklosti razprava v tem državnem zboru, zdaj so se pa ti pogoji, bi rekel, zelo spremenili. Nimamo zalednih držav, ni ta drugi tir ni deležen nekih evropskih sredstev, ker ni neka prioriteta, tako da, bi rekel, da so čisto neke druge zadeve. In zdaj, da je tretja os neki talec drugega tira, mogoče ni najbolj pošteno do vseh teh naših državljanov, ki bi mogli to tretjo razvojno os že zdavnaj imeti, da se to tlači bi rekel jabolka in krompir v isto zadevo, res ni najbolj fer do nas poslancev kot tudi do ostalih državljanov ne. Vsekakor se pa mi zavedamo zdaj, da bi mogli imeti že v preteklosti malo več narejeno, neke strategije na železniški infrastrukturi. Moral bi imeti neke koridorje začrtane. Vemo, ta finančna sredstva, ki jih evropski skladi ponujajo za razvoj pa za neko gradnjo železnic, vendar mi smo tu nekje zaspali. Mi smo predlagali, da naredimo kompletno neko novo strategijo razvoja železnic, vključno s tem drugim tirom, vendar pač zaenkrat nekje želje, pobude idej za to implementacijo teh idej ni, bomo pa najbrž v preteklosti oziroma prihodnosti deležni, da morajo za vsak odsek manjše te mislim, te trase tretje razvojne osi ponovno sprejemali neka poroštva. Se pravi, delamo neke po per partesu neke delamo, namesto da bi imeli neko širšo zasnovo, naredili nekaj konkretnega, če pa se malo obrnemo še, ko je večkrat omenjeno, da bo ta tretja razvojna os ali pa drugi tir, kako bo to velik pomen za našo našo gradbeno infrastrukturo oziroma naše podjetje, to pripomoglo, bi rekel, k k razvoju države pa, bi rekel, k neki dodani vrednosti, pa prideš tu, ob tej, vsej tej, drugi zgodbi, ki se pač ne tiče ravno tega dela, ampak, druge cevi Karavanškega predora, do malce skepse. Namreč, to smo imeli srečo, da je prišel ponudnik, ki je imel reference in ki ni imel nobenega proizvajalca, ko je sam, in zdaj, ko vidiš, da nekaj izvajalci, ki se promovirajo kot glavni izvajalec na drugem tiru, da lahko ceno spustijo za sedemnajst milijonov, kar tako, da je potem to, ta drugi tir oziroma vse te zadeve, so zelo pod vprašajem, kako se bo to odvijalo, kako bo to začrtovano, oziroma se potem človek vpraša, tudi drugi tir, to namen, da se določeni apetiti zadostijo, ali je to res namen, da bi se bilo, ta zadeva naredila, da bi bilo to pač, promocija oziroma razvoj od, Luke Koper, mislim pa, da bolj v ospredju oni, prejšnji prejšnji motiv, da je to pač želja bolj določenih interesnih skupin, kako priti do neke pogače. Zdaj, lahko bi še kaj več o tem, ampak mislim, da je bil gospod, kolega Černač, zelo nazoren, zelo zelo podroben, tako da, mi upamo, da bojo ti pogoji, mislim, ti amandmaji, naši, sprejeti, vsekakor si pa želimo, da bi v prihodnosti čim prej odprli neko neko debato glede razvoja naše železniške infrastrukture. Hvala.